Señora presidenta, presidente Juncker, Europa tiene que seguir adelante y concentrarse por fin, después del hartazgo del en lo que nos une, como el sentimiento de devastación ante el fuego de Notre-Dame de París, de Francia y de Europa. El 26 de mayo vamos a una elección decisiva, existencial para la Unión Europea. Y añade todavía más incertidumbre y dificultad la duda sobre su composición y sobre su funcionamiento, sobre la participación del Reino Unido en las próximas elecciones europeas. Y no veo la hora de que respondan por ello, no solamente los incompetentes, incapaces de alcanzar un acuerdo en la Cámara de los Comunes, sino los demagogos frívolos, que llevan veinte años en el Parlamento Europeo defendiendo la causa contra la Unión Europea. Y no veo la hora de que el 26 de mayo los europeístas derroten con contundencia la demagogia de la eurofobia, no solamente en el Reino Unido sino en el conjunto de la Unión Europea.